Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier Mme Tom pour cet excellent rapport. Je me réjouis que le Parlement européen s'exprime majoritairement en faveur de ce rapport sur l'emploi et les politiques sociales de la zone euro, rapport qui fait suite aux recommandations spécifiques par pays publiées par la Commission européenne, en juin dernier, dans le cadre du Semestre européen. Les orientations générales de ce rapport reflètent l'intérêt marqué de la nouvelle assemblée pour avancer vers davantage d'Europe sociale en mettant l'accent sur les investissements.

Tout d'abord, la demande formulée par la Commission européenne de présenter un instrument juridique afin que chaque travailleur au sein de l'Union européenne puisse bénéficier d'un salaire minimum équitable, en respectant les traditions nationales, est un point majeur pour moi. Il a été inscrit dans les orientations politiques d'Ursula von der Leyen comme une priorité pour la législature à venir en termes de convergence sociale. C'est aussi une des réponses, me semble t il, aux problématiques de pénurie de main d'œuvre que rencontrent la plupart des États membres. Mon second point concerne les travailleurs des plateformes et leurs conditions de travail.

Alors que plusieurs États membres mettent en place individuellement des mesures nationales en la matière, il est temps que l'Union européenne donne le cap. Nous devons développer une action coordonnée en vue de veiller à la protection sociale de ces travailleurs et de garantir l'ensemble de leurs droits sociaux et du travail.